Esta élite montó una trama secreta para pagar a figuras europeas, comprar bienes de lujo y blanquear dinero. Según las denuncias, la cúpula política de Azerbaiyán, acusada de abusos sistemáticos contra los derechos humanos, corrupción generalizada y amaño de elecciones compró a políticos y periodistas europeos para frenar las críticas al presidente, silenciar las violaciones de derechos humanos y promover una imagen positiva del país. Es lo que se llamó la diplomafia del caviar. Una de estas autoridades europeas fue Pedro Agramunt, que tuvo que renunciar a su cargo como presidente del Consejo de Europa y como miembro de su Asamblea Parlamentaria tras este y otros escándalos. Pero como la corrupción parece que también es endémica en su partido —el PP—, sigue ejerciendo como senador todavía hoy en España. La corrupción también permea en los grandes proyectos de extracción de recursos naturales, pero Azerbaiyán es crucial como fuente de recursos para Europa en su ansia de buscar una alternativa a Rusia.

Fue, por cierto, la corrupción del BTC, promovida por British Petroleum, hace diez años, la que impulsó la campaña de lavado de imagen en el Consejo de Europa de la que hablábamos antes.

Que se suspendan las negociaciones del Acuerdo de Asociación, dado que no hay ninguna voluntad de respetar la libertad de expresión, asociación y reunión de sus ciudadanos. Recordamos que hace unos meses esta Cámara aprobó condicionar el Acuerdo de Asociación a la liberación de presos políticos, a la apertura del espacio de trabajo de la sociedad civil.

Solicitamos, como ya hicimos en 2017, una investigación por parte de las autoridades competentes en materia de lucha contra el fraude y blanqueo de dinero de la llamada diplomafia del caviar. Y por supuesto, instamos a las autoridades españolas a utilizar todos los mecanismos a su alcance para investigar las denuncias contra el senador Pedro Agramunt y obligarle a renunciar a su escaño en el Senado. Parece, una vez más, que cuando se trata de la política exterior de la Unión Europea hacia sus vecinos, los valores y los intereses, que están profundamente entrelazados en lugar de excluirse mutuamente,